Señor Presidente, señora Ministra Malmström, señoras y señores diputados, me dirijo por primera vez a esta Cámara en esta nueva legislatura y quiero empezar felicitando a todos ustedes por su elección, o reelección en muchos casos, y compartir, estoy seguro, con todas sus Señorías el sentimiento de responsabilidad con el que debemos afrontar uno de los mayores retos políticos de nuestra generación, como es superar esta profunda crisis económica, financiera, consiguiendo devolver a nuestros ciudadanos un horizonte de confianza y de estabilidad, ampliando el abanico de sus oportunidades y alcanzando para todos el nivel más elevado posible de cohesión social. El tema que vamos a debatir en la Cumbre de Pittsburg del G 20 la próxima semana, está en el centro de este desafío y de esta preocupación, y tengo la convicción de que va a ser un tema recurrente a lo largo del próximo período, a lo largo de toda esta legislatura, aquí en el Parlamento Europeo, con independencia de si se discuten estos temas en las Cumbres del G 20, en los Consejos europeos, en sus propios debates o en las propuestas de iniciativa que la próxima Comisión traerá a esta Cámara. La Cumbre del G 20 en Pittsburg es la tercera que se convoca a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno desde que hace ahora un año y un día se produjo la caída de Lehman Brothers y el inicio de una crisis de unas proporciones desconocidas desde hace muchas décadas. A la luz de la experiencia de las dos primeras reuniones del G 20 al máximo nivel, en Washington en noviembre del año pasado y en Londres en abril de este año, es obvio decir que el G 20 está jugando un papel decisivo para coordinar a escala global las respuestas a esta crisis. La contribución del G 20 a la hora de encontrar respuestas coordinadas ha sido fundamental para evitar una recesión todavía más profunda de la que estamos viviendo, así como para sentar las bases de un sistema económico y financiero que evite en el futuro la repetición de los desequilibrios y de los excesos que nos han conducido a la situación actual. La Unión Europea ha jugado un papel activo determinante en la activación del G 20 a estos efectos. La primera Cumbre de Washington fue, como recordó ayer aquí el Presidente Barroso, una iniciativa europea de la Presidencia francesa, del Presidente Sarkozy junto con la Comisión, y la Unión Europea ha contribuido también de manera decisiva a fijar los objetivos ambiciosos de las dos cumbres anteriores y a participar activamente en los trabajos preparatorios de las mismas para alcanzar, no sólo declaraciones de principio, sino resultados y compromisos concretos.

También podemos estar razonablemente satisfechos del grado de coordinación que ha existido entre los diferentes representantes europeos en el G 20, los países europeos que son miembros del G 20 y que participan en las reuniones del G 20 como tales países, más la Presidencia de la Unión Europea junto con la Comisión, que representamos la voz de todos los europeos y la posición común de todos los países miembros. La Cumbre de Washington, el pasado mes de noviembre, sirvió para que las principales economías del planeta ―los países del G 20 representamos algo así como el 90 del total del PIB mundial― se pusieran de acuerdo sobre la puesta en marcha de planes de estímulo para sostener la actividad económica en un momento, el otoño pasado, en el que se estaba produciendo el frenado en seco del crédito, del comercio internacional y de la inversión como consecuencia del gravísimo shock financiero desencadenado, primero, en agosto del 2007 y acelerado, de forma increíble, en septiembre del 2008. Pocos días después de la Cumbre de Washington, el año pasado, la Comisión propuso el Plan Europeo de Recuperación Económica, que recibió en diciembre el apoyo político del Consejo Europeo, plan que ha sido la base de la respuesta europea desde el punto de vista de las políticas fiscales y de las políticas de estímulo a la demanda a través de instrumentos que están en manos de los Gobiernos y Parlamentos nacionales, o que están en manos de las propias Instituciones europeas. Con la última información disponible, estos estímulos fiscales discrecionales, más el juego de los estabilizadores automáticos, que en los países europeos es muy importante dado el peso de nuestros impuestos y de nuestro sistema de protección social, se puede estimar que están añadiendo, como contribución a la demanda agregada, el equivalente al 5,5 del PIB de la Unión Europea entre 2009 y 2010. También la nueva administración norteamericana ha adoptado un plan de estímulo muy importante. Dado que sus estabilizadores automáticos son menores que los europeos, la suma agregada de los estímulos directos más los estabilizadores automáticos llevan a un impulso similar a este lado del Atlántico y al otro lado del Atlántico, pero también países como Japón, China, Canadá y otros miembros del G 20 adoptaron estímulos fiscales equivalentes. La Cumbre de Londres, a principios de abril de este año, insistió a este respecto en la necesidad de poner en práctica estos planes con celeridad, llamó a hacer un seguimiento preciso de los mismos y declaró que, si fuese preciso, habría que complementarlos con medidas adicionales. Hoy podemos afirmar que los planes de estímulo, junto con los estímulos monetarios muy importantes también adoptados por los bancos centrales, más la movilización de recursos públicos en apoyo de las instituciones financieras y, en particular, de los bancos, han logrado detener la caída libre de la economía y nos permiten ver ahora, en este otoño, los primeros síntomas de estabilización, como se puede ver en las previsiones económicas que tuve ocasión de presentar, hace dos días, en Bruselas. Por primera vez en dos años estas previsiones no han tenido que revisar a la baja la previsión anterior. Sin embargo, no estamos en condiciones, hoy en día, de asegurar que la actividad económica se puede sostener por sí sola si le retiramos los estímulos. Y es cierto que existen, incluso con los estímulos que se están aplicando, riesgos de recaída dada la progresión del desempleo, extraordinariamente preocupante, y las debilidades aún no resueltas en el sistema financiero. Por ello, uno de los mensajes que los Ministros de Finanzas del G 20, reunidos en Londres a principios de este mes, han acordado de cara a la Cumbre de Pittsburg es la necesidad de mantener por el momento las medidas temporales de apoyo, sin perjuicio de la necesidad de diseñar desde ahora una estrategia de salida coordinada.

Las dos Cumbres del G 20, Washington y Londres, han sido también determinantes a la hora de fijar una agenda global de reformas de los sistemas de regulación y supervisión financiera. Se puede decir que estamos asistiendo a un punto de inflexión radical frente a casi tres décadas dominadas por el paradigma de la desregulación y las teorías sobre la supuesta infalibilidad de los mercados financieros. En Washington, los países del G 20 sentaron las bases, enunciaron los principios y definieron la agenda para someter a los mercados financieros a una regulación y supervisión más estricta, más eficaz, que no deje zonas, productos, ni actores financieros fuera del ámbito de control de las autoridades de supervisión y regulación, autoridades que deben cooperar y coordinarse de manera mucho más estrecha para superar la inoperancia flagrante de los sistemas de supervisión nacionales frente a unos mercados globalizados y frente a unas instituciones financieras que operan a través de las fronteras en esos mercados. En la Cumbre de Londres, en abril, se trabajó intensamente para que se produjeran avances concretos y significativos en la puesta en práctica de esta agenda de reformas. Desde las normas prudenciales y contables, aplicables a las instituciones financieras, hasta la exigencia firme de transparencia de las jurisdicciones no cooperativas, es decir de los paraísos fiscales, pasando por la regulación de los hedge funds o de otras instituciones financieras, la organización de mercados transparentes de derivados, o la promulgación de reglas relativas a la remuneración de los dirigentes de las instituciones financieras y de los traders que operan en los mercados, el G 20 de Londres dio un impulso contundente al cumplimiento de la promesa de reformas. La Unión Europea ha llevado a cabo, en consecuencia, no sólo una tarea muy importante de promoción de estos acuerdos a nivel del G 20, sino también una importante tarea de aplicación de esos acuerdos del G 20, lo que implica una intensa labor regulatoria desde hace un año. Algunas de esas propuestas ya han sido aprobadas aquí en este Parlamento y por el Consejo, otras están ahora en discusión en esta Cámara y en el Consejo y de aquí a final de año la Comisión tiene previsto adoptar una serie adicional de propuestas, empezando la semana que viene, un día antes de la Cumbre de Pittsburg, con la propuesta de creación del Consejo Europeo de Riesgos Sistémico y de las tres autoridades europeas de microsupervisión, a escala europea, siguiendo las recomendaciones del informe De Larosière que tanto el Consejo como la Comisión hicieron suyas. También la Administración norteamericana ha desvelado un plan de reformas financieras ambiciosas que el Presidente Obama, esta misma semana, ha reafirmado como una prioridad de su mandato, reconociendo la responsabilidad de los Estados Unidos como el lugar donde se incubó y se inició esta crisis. La Cumbre de Pittsburg se ha fijado, entre sus objetivos, verificar el avance significativo de estas reformas y velar por la necesaria convergencia regulatoria a ambas orillas del Atlántico. Cualquier divergencia regulatoria va a servir o puede servir en el futuro para estrategias de arbitraje de los inversores que podrían volver a producir importantes distorsiones en los mercados. Pero Pittsburg, además de vigilar el cumplimiento de lo ya acordado y de impulsar la puesta en marcha de las medidas adoptadas, debe lanzar un claro mensaje político. Se trata ahora de dejar sentada la voluntad irrenunciable de los Estados, de los líderes políticos, de las Instituciones, de nuestros países, de la Unión Europea, de fijar un marco regulatorio sólido con un compromiso firme y un mensaje disuasorio Que nadie pueda pensar que una vez que hemos superado lo peor de esta crisis puedan volver a producirse las prácticas anteriores que generaron la crisis, como si nada hubiera pasado. Los ciudadanos esperan garantías de que se exigirá a las instituciones financieras y a sus dirigentes el respeto de unas reglas, en particular en lo relativo a las remuneraciones, que impidan volver a poner en peligro el sistema financiero y la economía real en su conjunto. Y hay que decir que la Unión Europea está totalmente unida en torno a este punto. Otro de los asuntos que figuran en un lugar prominente de la agenda de las distintas cumbres del G 20 es la reforma de las instituciones financieras internacionales a la que ya se ha referido la Ministra Malmström.

Y todo ello ya está en marcha. En el espacio de seis meses se ha avanzado en este sentido mucho más que en muchos años anteriores.

Los líderes del G 20 van a debatir también la adaptación de la representación de los diferentes países en los órganos de gobierno de las instituciones financieras internacionales. Los países emergentes y en vías de desarrollo, con toda razón, aspiran a contar con una representación más adecuada. Una aspiración que la Unión Europea apoya, pero que debe traducirse en acuerdos concretos, para lo cual la Comisión Europea ―no es la posición oficial de la Presidencia de la Unión Europea― sigue diciendo que, en coincidencia con lo que piensa este Parlamento hasta ahora, la mejor representación de la Unión Europea en esos órganos es una representación única. La agenda de la Cumbre de Pittsburg cubrirá además otros asuntos la financiación del cambio climático, preparando la Cumbre de Copenhague la necesidad de retomar las negociaciones comerciales internacionales y de no ceder a las tentaciones proteccionistas o el refuerzo a los apoyos a los países más vulnerables y más débiles para afrontar esta crisis. Sobre financiación del cambio climático, como saben ustedes, la Comisión aprobó la semana pasada una comunicación al respecto. Por último, permítanme concluir, señalando la voluntad expresada en la pasada reunión de los Ministros de Finanzas del G 20 y que va a ser debatida en la Cumbre de Pittsburg, la necesidad de ir sentando las bases de un modelo futuro de crecimiento más equilibrado y sostenible. Esto pasa, en primer lugar, por concebir desde ahora estrategias de salida, no para aplicarlas inmediatamente, sino para que se apliquen cuando corresponda de manera coordinada, porque la determinación de dichas estrategias no sólo es clave para salir de manera sostenible de esta crisis, sino también para ofrecer al mismo tiempo un horizonte de sostenibilidad a medio y largo plazo tras la fractura profunda que la crisis se ha cobrado sobre las finanzas públicas, sobre los niveles de empleo y sobre la capacidad de crecimiento de nuestras economías.